Panie Przewodniczący! W Europie i Polsce istnieją regiony, w których ludzie zostali pozbawieni pracy, a dotychczasowi pracodawcy importują tanią stal z Indii.

jest poważnym problemem dla przemysłu hutniczego dzisiaj. Zdaniem niektórych nie tylko odczujemy wpływ decyzji na ceny, ale wszyscy wiedzą, że to pierwszy krok w kierunku interwencji strukturalnych, i różnych tym podobnych rozwiązań. To prawda, że przyjęliśmy wytyczne dotyczące pomocy państw, pozwalające na rekompensatę kosztów pośrednich, wszystko jednak wskazuje na to, że w czasach kryzysu państwa członkowskie nie mają po prostu budżetów i pieniędzy na te rekompensaty.

18. W dokumencie wyrażone jest zaniepokojenie rosnącym poziomem importowanych emisji. Przed jakimikolwiek działaniami musimy upewnić się, że to, na co się decydujemy, rzeczywiście pomoże i że nie eksportujemy miejsc pracy po to, by importować zanieczyszczenia.